Les opposants iraquiens du camp d'Achraf sont des victimes collatérales, en quelque sorte, des Américains, qui ont abandonné le camp sachant qu'ils les livraient aux Iraquiens, et la communauté internationale est responsable de n'en avoir accueilli qu'une poignée. Qu'est ce que tout cela révèle? C'est que le seul résultat de l'intervention américaine a été la déstabilisation totale du pays. Le système politique qu'ils ont tenté de mettre en place est un échec, il n'a fait qu'aggraver les tensions religieuses en Iraq comme en Syrie. Ce sont des solutions politiques qu'il faut travailler avec l'ensemble des forces en présence.